C'est vrai qu'il faut que ce règlement soit mieux connu des juges et des praticiens de chaque pays.

Les organismes centraux prévus dans ledit règlement ont un rôle important à jouer en ce qui concerne le suivi des juridictions qui doivent traiter les demandes présentées en application du présent règlement, et la résolution des problèmes qu'elles rencontrent. L'assistance apportée par les organismes centraux peut être essentielle pour des petites juridictions confrontées pour la première fois à un problème lié à l'obtention de preuves dans un contexte transfrontalier.

Un guide pratique sur l'application du règlement a été fait en 2006 et distribué par toutes les juridictions européennes en

C'est vrai J'essaie de continuer et de voir un peu les perspectives. C'est vrai que le règlement fixe des critères précis concernant la forme et le contenu de la demande. La demande doit être faite selon une forme spécifique et contenir certaines informations le nom, l'adresse des parties à la procédure, la nature et la matière du cas d'espèce, une description des preuves à fournir. Toujours dans le règlement, il est dit que la demande doit être présentée dans l'une des langues officielles de l'État membre de la juridiction requise, ou dans toute autre langue que l'État membre requis a indiqué accepter, mais, vous l'avez bien souligné à l'instant, ce problème linguistique n'est pas le moindre. Une demande d'obtention de preuves devrait normalement être exécutée rapidement.

aux situations exceptionnelles, situations strictement limitées.

Que l'application du règlement s'est plutôt améliorée, a été simplifiée et a quand même accéléré la coopération entre les juridictions sur l'obtention des preuves en matière civile et commerciale. Ainsi, il a déjà atteint deux objectifs principaux simplifier la coopération entre États membres et accélérer l'obtention des preuves. La simplification a été apportée, notamment, par l'introduction de la transmission directe de juridiction à juridiction bien que, parfois, les demandes remontent jusqu'aux organismes centraux et par la mise en place de formulaires standard. S'agissant de l'accélération du traitement des demandes d'obtention des preuves,

Monsieur Medina Ortega, je dirais donc que la modification du règlement ne nous apparaît pas nécessaire. Par contre, son fonctionnement doit être impérativement amélioré. Dans son plan d'action adopté en novembre 2008, le Conseil a confié à la Commission la réalisation du portail européen d' e Justice européenne

S'agissant de l'utilisation de la vidéoconférence, nous allons aussi en faire une priorité. Le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale prépare, pour le moment, un guide pratique sur les aspects légaux de l'usage de la vidéoconférence en matière d'obtention de preuves. Évidemment, ce guide pratique sera envoyé aux juges européens et sera fini pour la fin de cette année. Il sera inscrit dans le portail qui, je vous l'ai dit, verra le jour avant la fin de l'année. Il reste évidemment à équiper les salles d'audience du matériel de vidéoconférence. Nous espérons profiter des nouvelles modalités de financement à l'occasion de la révision des perspectives financières

Monsieur Medina Ortega, que je vous rejoins sur un point majeur, qui, à mon avis, doit être une priorité de Stockholm c'est la formation des juges.

Ce sera, à mon sens, l'une des lignes directrices du prochain programme de Stockholm. En tout cas, merci pour ce rapport qui nous aide et nous éclaire très utilement.